Ce rapport, Monsieur le Président, comportait un amendement qui a été retiré, l'amendement

Comme j'ai eu l'honneur de vous l'exprimer au nom d'un certain nombre de mes collègues, cet article prévoit que les non inscrits délèguent un des leurs à la Conférence des présidents. Par suite de l'obstruction de l'administration, cette obligation n'est pas remplie depuis le mois de juillet.

Il s'agit là, Monsieur le Président, d'une véritable infamie, et je pèse mes mots.